Herr Kommissar, meine Damen und Herren, mein, unser, europäisches Ordnungsmodell ist die ökosoziale Marktwirtschaft. Dazu gehört, dass wir den Markt regeln. Dazu gehört, dass wir vor allem den Markt in eine Richtung regeln, damit schwächere Marktteilnehmer nicht von der erdrückenden Übermacht der großen benachteiligt werden.

Wir machen Schluss mit den vorhandenen Fouls großer Handelsketten zu Lasten der Landwirte und anderer wirtschaftlich abhängiger Lieferanten. Und wir beenden die Unarten, wie verspätete Zahlungen oder das kurzfristige Abbestellen von Lieferungen, denn sie könnten die wirtschaftliche Existenz der Landwirte bedrohen. Meine Damen und Herren, wir machen auch damit Schluss, dass Geschäftsbeziehungen unfair und nicht zum Wohle beider Seiten gestaltet werden können, indem wir verhindern, dass es keine Weigerung mehr geben kann, Verträge schriftlich zu fixieren. Und ich bin daher auch froh, dass wir diese Regelung auf Drittstaaten ausweiten, dass wir anonyme Beschwerdemöglichkeiten für Landwirte und ein alternatives Streitbeilegungsverfahren schaffen.